Herr Präsident! Ich muss die Wählerinnen und Wähler und alle hier Anwesenden eindringlich vor dem Noch Abgeordneten Martin Ehrenhauser warnen. Ehrenhauser ist das Gegenteil von ehrlich! Hier im Parlament hat Ehrenhauser private Telefonate mit befreundeten Assistentenkollegen mitgeschnitten, um diese Kollegen dann haltlos und wider besseren Wissens bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Gegen Ehrenhauser laufen Untersuchungen, weil er am massenhaften Abfangen privater E Mails von uns Abgeordneten hier im vergangenen Herbst beteiligt gewesen sein soll. Er hat sich 2001 in sein Mandat hineingekauft, und derjenige, der verzichtete, ist seither sein hochbezahlter Assistent in Wien und macht jetzt seinen Wahlkampf. Auch das wird zu untersuchen sein.

Sie darf nicht zum Spielball von solchen Menschen werden.